Hvala, lep pozdrav! Spoštovana ministrica, magistra Alenka Bratušek, moje vprašanje se nanaša na področje energetske revščine. Vemo, danes je zima, ljudje so, torej temperature so prvič padle močno pod ledišče. Številni naši sodržavljani si ne morejo privoščiti ogrevanja. V Evropi je takih državljanov deset procentov, v Sloveniji okrog sedem procentov, pri tem bi pa želel izpostaviti dvajset procentov dohodkovno najrevnejših. Teh dvajset procentov naših državljanov za ogrevanje in druge energente v gospodinjstvu nameni dvajset procentov svojih razpoložljivih dohodkov. Zato pa me, zanima, leta dva tisoč sedemnajst je bil v Sloveniji sprejet program Zero, torej, zmanjšanje energetske revščine občanov. Za ta namen je bilo rezerviranih pet milijonov evrov, s katerimi bi se naj tem najranljivejšim izvajali določeni sanacijski ukrepi. Zanima me, kako ta projekt poteka. Hvala lepa.